Hvala lepa za besedo. Spoštovane in spoštovani. Zelo malo časa imam, zato se bom poskušal na hitro dotakniti nekaj najbolj pomembnih stvari z obeh resorjev, tako okolja, prostora kot tudi zdravstva. Zdaj odstopi ministrov se vrstijo, pričakovanja so bila velika. Pričakovanja državljank, državljanov. Imamo polno analiz, vse vemo, kje so problemi, rešitev pa ni, rešitve, sicer se nakazujejo, vendar konkretnih rešitev še vedno ni. Veliko je slišati, "moramo", "bomo" in tako naprej, konkretnih rešitev ni, ne na enem, ne na drugem področju, čeprav moram reči, da sem bil sam osebno zelo zadovoljen z odličnim začetkom dela ministra za okolje in prostor, ki je ki je nakazal, da se bo na tem področju veliko postorilo. Zdaj, če se na hitro dotaknem Ministrstva za zdravje. Največji problemi, težave, so bile že izpostavljene. javno zdravstvo pa koncesionarji, zasebniki, denarja v javnem zdravstvu je seveda dovolj, in tudi če bi ga dali še dvakrat toliko v javno zdravstvo, verjetno razmere ne bi bile popolnoma nič drugačne, v kolikor se ne bo spremenilo marsikaj drugega - od organizacije do lobijev in tako naprej. Čakalne vrste, največji problem, ne vem, človek se poškoduje in mora pet mesecev potem čakati na magnetno resonanco, za za glavo, kar je res katastrofa. Srčna kirurgija, veliki problemi, odhodi zdravnikov, pomanjkanje sester, slabi prostori javnih, ustanov, javnih zdravstvenih domov, bolnic, ni klime, neprimerni prostori, pomanjkanje prostorov in tako naprej, pri koncesionarjih so te zadeve popolnoma drugačne in tudi koncesionarji delajo, tako rekoč z z delom javnega denarja, ampak koncesionarji se pravilno obrnejo, dobro gospodarijo, tukaj pa vidimo, kako je. V kolikor ne bo minister nov udaril "ornk" po mizi in in se, bi rekel, losal teh lobijev in vseh ostalih, ki želijo komandirati, v našem zdravstvu ne bo nikoli nič drugače. Prav tako tudi dolgotrajna oskrba, kakšen problem je. Stalno govorimo: "Bomo, bomo, bomo," ne naredimo pa nič. Mladi zdravniki, drugo medicinsko osebje odhaja in ne vem, kakšna sporočila dajemo mladim, ko se trenutno šolajo in želijo nekoč delati v zdravstvenem sistemu. Ministrstvo za okolje in prostor. Kup težav je, ki se srečujejo občanke in občani, državljanke in državljani dnevno z njimi, dnevno in mi moramo pomagati. Zakonske podlage bolj ali manj so, treba jih je še nekaj dopolniti, ampak bistveno je, kako bo minister, novi minister, vodil to ministrstvo. Občinski prostorski načrti, gradbena dovoljenja, dolga čakanja, to je nedopustno. Vodna soglasja, spet dolga čakanja. Ne vem, za obvoznico Hotič čakamo, ne vem, eno leto za neko vodno soglasje, kar je katastrofa. Degradirana območja, tudi na moj predlog je minister, bivši, resno začel delati na registru, na popisu degradiranih območij in se tudi resno lotil odpravljanja le-tega. Upajmo, da se bo to tudi nadaljevalo, s takim tempom. Večkrat sem izpostavil, ta območja, predvsem tudi Rakovnik v občini Šmartno pri Litiji in obljubljeno je, da se bo nadaljevalo, kaj pa bo, pa bomo videli. Urejanje hudournikov - velika problematika, preventiva slaba, bolj kot ne, kurativa, dostop do pitne vode, vpis v ustavo, pravica in tako naprej, ljudje pa še vedno vodo pijejo iz štern, mnogi in ta problematika, da more biti deset tisoč priključkov za to, da je občina, da lahko dobi, sredstva iz Evrope, je v bistvu katastrofa in te manjše občine enostavno ne pridejo do do denarja, da bi da bi se uredilo, vodovode. Male čistilne naprave, leto dva tisoč triindvajset bo tukaj, sofinanciranje ponovno pogoj dva tisoč, populacijskih enot, in v kolikor ne bo država našla primernih rešitev za dodatno sofinanciranje, tako pri vodovodih kot malih čistilnih napravah, potem bomo še vedno nazadovali in ljudje si enostavno ne bodo mogli, privoščiti vsega tega, kar je treba, v skladu z zakonodajo tudi narediti. Odstrel medvedov. Tudi to je Ministrstvo za okolje in prostor pristojno. Preveč je te medvedje populacije, težave so, ogrožanje, življenj otrok. Ministrstvo za za šolstvo mora plačevati za prevoze, otrok zaradi varnih šolskih poti, pri nas pa komandirajo razne nevladne organizacije in enostavno se ne reši nič, kljub temu da opozarja tako Zavod za gozdove kot, vse ostale inštitucije, tudi samo ministrstvo, narejenega pa bore malo. Kvaliteta življena zaradi tega slabša in tako naprej. Torej, če končam. Seveda pričakovanja so dejansko velika in mi vsi se moramo tega zavedati, da smo vsi vpleteni v v to, ne samo ministrstvo, tudi državni zbor in vse ostale inštitucije in pomembno je, kakšno sporočilo dajemo mladim, starejšim in pa seveda tej srednji generaciji, ki je zaposlena in tudi časovno v stiski in pa seveda najbolj ustvarjalna, da bodo lahko pravočasno prišli do vseh storitev, tako v zdravstvu kot tudi v vseh prej omenjenih, kar se tiče okolja in prostora, gradbena dovoljenja in vse ostalo. Torej pomembni so rezultati in to vidni rezultati in upajmo, da še ostaja upanje in da bodo ljudje imeli v nas vse skupaj zaupanje, to smo jim tudi, dolžni do njih, kajti bili smo izvoljeni, smo izvoljeni predstavniki ljudstva in vsi skupaj moramo glave skupaj stakniti in ne samo govoriti, ampak tudi dejansko konkretno nekaj narediti, da se bo to tudi videlo na terenu. Hvala lepa.